L'antisémitisme n'est pas le problème de la communauté juive, c'est un cancer de notre société dans son ensemble, un cancer aux causes multiples qu'il serait naïf ou même pervers de réduire au seul conflit du Proche Orient, à Israël qui peut penser une seule seconde qu'une solution là bas effacerait chez nous une haine millénaire?